a dezechilibrelor financiare, bugetare și economice și pentru a preveni în viitor o nouă criză. Îmi exprim speranța că Comisia Europeană va fi la fel de fermă și asupra modului în care statele membre vor aplica recomandările, pentru că ceea ce noi denumim semestru european, pe fond este un proces continuu, care

Aș vrea însă să subliniez în cuvântul meu și un aspect foarte important, care ține de parlamentele naționale rolul parlamentelor naționale în semestrul european. Doresc să vă spun că, la inițiativa președinției daneze, în primăvara acestui an a avut loc o întâlnire a parlamentelor naționale, care a luat în dezbatere și rolul acestora în cadrul semestrului european. Am remarcat atunci dorința acestor parlamente naționale de a fi parte a acestui proces. Acum, parlamentele naționale au posibilitatea să intervină direct în a vedea cum guvernele adoptă măsurile necesare pentru a aplica recomandările făcute în cadrul semestrului european. Și eu cred că este important să continuăm acest schimb de experiență între parlamentele naționale, la inițiativa Parlamentului European, pentru ca, într adevăr, ele să simtă că sunt parte directă, responsabilă a acestui proces care reprezintă semestrul european.